Ja, hvala. Težko zberem misli ob tako splošni razpravi, kot si jo je privoščila državna sekretarka, je pa dejstvo, da pozna področje, ker je bila ravno na področju dela, družine in samih zadev, mislim, da koliko, pet ali šest let državna sekretarka, in ko je govorila o tem, kaj vse je potrebno storiti, se sprašujem, kaj vse ni storila v teh, letih, ko naj bi bila predvsem v letih dva sedemnajst in dva osemnajst tako vrhunska letina, ki nam je dajala v izobilju, ampak še vedno ni bila tako dobra, v izobilju, da ne bi dala enaindvajset milijonov, po mnenju predlagatelja, mladim slovenskih družinam oziroma otrokom v vrtcih. jaz sem pričakoval, če vi, spoštovana gospa državna sekretarka, rečete, da je enaindvajset milijonov izračun predlagateljev, da pa bi vi postregli, koliko bo ta ukrep stal. Ker niste samo vi osebno vpleteni, ampak celotna hierarhija tako na ministrstvu, za izobraževanje, kot tudi ljudje iz ministrstva za finance bi lahko postregli v - jaz verjamem, da v dveh urah, koliko bi ta ukrep stal, ampak ukrep ni dober, ne glede na to, koliko bi stal, je zaključna poanta predstavnice Ministrstva za izobraževanje, ki pravi, ja, da se zaveda, kaj ste zapisali v koalicijsko pogodbo, brezplačen vrtec za vse, ampak da nimate pojma, koliko bo to stalo, ne glede na to, ali bi ta ukrep začel veljati prvega januarja dva tisoč devetnajst, prvega septembra dva tisoč devetnajst, ali morebiti ob koncu te tragedije te vlade, ob recimo septembra dva tisoč enaindvajset. Skratka, pod črto v koalicijsko pogodbo so napisali pravljico, ki se imenuje brezplačen vrtec za vse, nimate pa pojma, koliko bo to stalo. Toliko o resnosti, nasprotnikov konkretnega zakona, ki so ga predlagali poslanci poslanske skupine, Nova Slovenija. Da pa zaključim. Veliko let se pogovarjamo v tem državnem zboru o tem, kot je rekla edina, mislim da danes, državna sekretarka: "Družina je temeljna celica in potrebno je ščititi otroke." Ampak ta ista koalicija, ki to napiše v vsako koalicijsko pogodbo, ker ji pride prav, tako kot ogromno ostalih floskul, ne podpre enega majhnega delčka. In medtem ko večina predlagateljev koalicije reče: "Ne, to bi bil gromozanski pritisk na občine," se po drugi strani hvali, kako v bistvu je vključenost otrok že itak skoraj stoprocentna, v bistvu samo še en par sto otrok moramo spraviti v vrtce. Skratka, tisti, ki govorijo, kako bi morali župani graditi nove vrtce, se hvalijo, kako je država in občina poskrbela za te nove vrtce. Skratka, nekonsistentnost, nasprotnikov zakonov je očitna, najbolj pa bodejo, v oči, razprave tistih, ki so leta dva tisoč osem podprli tak zakon, sedaj pa so proti, ker so jim očitno, navili ušesa in so rekli: "Bog ne daj, da podpreš zakon, ki pride izpod peresa poslanskih skupin SDS ali Nova Slovenija." In tele tri ure bi lahko slej ko prej vrgli stran, razen dobrih razprav, tudi morda enega ali dveh poslancev koalicije, če boste naslednjič prišli v državni zbor samo z enim stavkom, spoštovani predstavniki, predstavnice vlade: "Zakonov ne podpiramo, ker je napačen predlagatelj, hvala za pozornost." Hvala za pozornost tudi vam.